denn die vorliegende Mitteilung der Kommission über die Erfahrungen mit der Anwendung der Hygieneverordnungen zeichnet ein überwiegend positives Gesamtbild.

Dieser innovative Charakter war auch der Grund, warum bereits drei Jahre nach Inkrafttreten ein erster Erfahrungsbericht zu erstellen war. Mitgliedstaaten und Lebensmittelunternehmen zeigten sich allgemein zufrieden und meldeten gute Fortschritte bei der Anwendung. Nach Ansicht der Mitgliedstaaten und der privaten Interessenverbände gibt es weder für die Unternehmen noch für die Behörden größere Schwierigkeiten. Sie sind einhellig der Auffassung, dass diese Vorschriften sicherlich einiger Anpassungen bedürfen, jedoch dass keine grundsätzliche Überarbeitung notwendig ist. Die Herausforderung, auf der einen Seite den Konsumentinnen und Konsumenten die höchstmögliche Qualität und Sicherheit in Bezug auf die Produkthygiene zu gewährleisten, und andererseits auf die Bedürfnisse der Unternehmen, und hier im speziellen der Kleinstunternehmen, flexibel reagieren zu können, ist durch die geltenden Bestimmungen bereits zu meistern. Nach dem Leitsatz Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein sind natürlich im Zuge der Berichterstellung gemeldete Probleme wie bereits vom Kollegen Schnellhardt angesprochen auf ihre Ursachen hin zu untersuchen und gegebenenfalls Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Es ist sicher auch notwendig, die Umsetzung des Hygienepakets weiter intensiv zu verfolgen, da es einigen Mitgliedstaaten noch zu früh war, eine ausgewogene und detaillierte Bewertung vorzunehmen. Erst, wenn auch hier eine umfassende Beurteilung vorliegt, sollte darüber entschieden werden, ob und, wenn ja, welche Änderungen der Lebensmittelhygieneverordnungen vorzunehmen sind.